A pesar de ello, votamos a favor, porque pensamos que el Reglamento de minerales de zonas de conflicto iba en la dirección correcta. Ahora es el momento de evaluar qué ha hecho la Comisión con el voto de confianza que le dimos. Pero de los veinte millones de euros que prometió la Comisión, cinco y medio han sido destinados a una iniciativa neerlandesa de amplia participación privada. Sinceramente, nos preocupa la prioridad que está dando la Comisión a los intereses de las grandes empresas y corporaciones. Para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones mineras, se deberían poner en primer lugar las necesidades de las víctimas. Por todo ello, pedimos medidas y financiación para fortalecer la gobernanza del sector minero artesanal, para asegurar su coexistencia con el sector industrial, fomentar la regularización del sector informal, crear mecanismos de coordinación y diálogo entre los distintos actores para garantizar la coherencia, y, por supuesto, hacer todo ello incluyendo siempre a los actores locales. Tenemos la oportunidad de exportar derechos humanos de forma real y efectiva.

Y, para terminar, solo quiero dar las gracias a la señora Sargentini por decirlo es urgente también abordar las violaciones de derechos humanos que se cometen en el sector textil.